um breytingu á nítjánda viðauka við e e s samninginn um neytendavernd og fella inn samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og ellefu áttatíu og þrjú e s b frá tuttugasta og fimmta október tvö þúsund og ellefu um réttindi neytenda og um breytingu á niðurfellingu á tilskipunum níutíu og þrjú þrettán e b nítján hundruð níutíu og níu fjörutíu og fjögur e b e áttatíu og fimm fimm hundruð sjötíu og sjö e b e og níutíu og sjö sjö e b með tilskipuninni eru samræmd ákvæði um húsgöngu og fjarsölu sem kveða meðal annars á um rétt neytenda til að falla frá samningi og um hvaða atriði seljendum er skylt að upplýsa neytendur áður en samningur um kaup á vörum eða þjónustu væri skuldbindandi að auki er lögð sú skylda á aðildarríkin að tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar og eftirlitsstofnunar efta þegar þau samþykkja reglur á tilteknum sviðum um hvað geti talist sanngjarnir eða ósanngjarnir samningsskilmálar innlegg tilskipunarinnar kallar á breytingar á lögum númer fjörutíu og sex tvö þúsund um húsgöngu og fjarsölusamninga fyrirhugað er að innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til slíkra laga en ekki er víst hvort framlagning náist á yfirstandandi þingi ekki er gert ráð fyrir því að verulegan fjárhagslegan eða stjórnsýslulegur kostnað leiði af innleiðingunni hér á landi tillaga þessi var lögð fram á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en afgreiðslu hennar var ekki lokið fyrir þinglok þá komu meðal annars fram spurningar um áhrif innleiðing tilskipunarinnar og ýmiss konar sölu á vegum íþróttafélaga og önnur félagasamtök sem eingöngu starfa í góðgerðarskyni falli ekki undir gildissvið neytendatilskipunarinnar því skal hér svarað þannig að þetta fari ekkert á milli mála það er metið svo að íþróttafélög og önnur félagasamtök sem eingöngu starfa í góðgerðarskyni falli ekki undir gildissvið neytendaréttar tilskipunarinnar svo lengi sem ekki fari fram eiginleg framleiðsla eða sala þjónustu eða vöru hjá slíkum félögum sem telja má að jafnist á við atvinnustarfsemi